Vážený pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, také mi není lhostejné utrpení pokusných zvířat a současně jako lékařka vím, že musíme udělat všechno proto, abychom co nejdříve našim pacientům dokázali přinést jak se říká na tácu vakcíny a léky pro nové nemoci i

Já chci poděkovat kolegům, kterým se podařilo najít skutečně vyvážený kompromis, který dbá a ctí etické principy, pokud jde o zacházení se zvířaty. Kompromis, který zároveň umožní pokračovat ve výzkumech, ale zejména je to směrnice, která dává jasný politický signál, že si přejeme, aby naši vědci hledali alternativní metody, jak ověřovat výzkum nových léků tak, abychom minimalizovali počet zvířat a minimalizovali počet testů a samozřejmě, abychom dodržovali veškeré možné etické principy